forseti hyggst haga þinghaldi þannig í dag að að loknum atkvæðagreiðslum um þriðja dagskrármálið verða önnur mál tekin af dagskrá og settur nýr fundur strax að loknum þessum svo hægt verði að gera annað dagskrármálið að lögum